Une décision positive sera donc une bonne nouvelle pour tous les Européens, surtout pour ceux qui habitent dans ces régions et qui veulent continuer à y vivre.